Aber es gibt auch Fragen, die wir an das Europäische Parlament richten müssen, zum Beispiel die Frage, warum diese Debatte jetzt nach den Wahlen stattfindet. Es hat ja den Vorschlag des Panama Ausschusses gegeben, den Premierminister von Malta vor den Wahlen einzuladen. Und was wäre denn demokratischer, als dem Volk, das in Wahlen seine politische Meinung äußert, die Gelegenheit zu geben, auch die Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die Befragung der maltesischen Regierung durchzuführen, bevor das Volk sich ein Urteil bildet? Man muss an die Konferenz der Präsidenten die Frage richten Warum wurde denn diesem Vorschlag des Panama Ausschusses nicht Folge geleistet? Warum haben wir hier meines Erachtens gegen elementare demokratische Prinzipien verstoßen, indem wir erst jetzt eine Debatte führen, nachdem die Wahlen gelaufen sind? Ich glaube, es ist kein gutes Beispiel für Demokratie, das wir hier gegeben haben, und da sollten wir uns vielleicht auch einmal selbstkritisch an die Nase fassen.